Greenpeace ist berühmt und zugegebenermaßen auch berüchtigt für seine aufsehenerregenden Aktionen, bei denen sie auf Umweltbedenken aufmerksam machen. Es ist auch richtig, dass auch für Greenpeace Aktivisten die Gesetze der jeweiligen Länder gelten, und das nehmen diese Aktivisten auch in Kauf. Aber eines ist auch klar, diese Art von Protesten sind weit entfernt von Piraterie. Und wenn ich mich nicht täusche, dann sieht das auch die russische Strafgesetzgebung so.

Und der Vorsitzende der Menschenrechtskommission beim russischen Staatspräsidenten, also nicht irgendein wilder Oppositioneller, hat am 11. Oktober in einem Interview erklärt, dass diese Anschuldigungen geradezu lächerlich seien, und er forderte die Staatsanwaltschaft auf, diese Anschuldigungen fallen zu lassen. Er erklärte völlig richtig, der Fall schade dem Ansehen Russlands.

Ich weiß doch von Ihnen, dass unsere Vertretung in Moskau sehr aktiv in dieser Sache ist. Gemeinsam mit den Botschaften der Niederlande und Großbritanniens die eine gewisse Koordinierung übernommen haben tun wir eine Menge, um die Männer und Frauen aus dem Gefängnissen herauszubekommen. Insofern danke ich Ihnen für diese Aktivität, ich hätte mich gefreut, wenn Sie sie auch genannt hätten.

Die niederländischen Behörden, das haben wir gehört, haben als Flaggenstaat ja ein Schiedsgerichtsverfahren vor dem Seegerichtshof in meiner Heimatstadt Hamburg einberufen, und wir werden sehr genau darauf achten, wie Russland sich in diesem internationalen Zusammenhang verhalten wird. Allerdings ist diese Angelegenheit für mich kein Grund, geplante Gespräche mit russischen Partnern abzusagen, wie einige von mir erbeten haben.